Das ist nicht das Kompromisspaket, sondern das Ergebnis der Abstimmung der zweiten Lesung im zuständigen ENVI Ausschuss.

Jeder in diesem Hause muss sich darüber klar sein, dass wir, wenn dieser Kompromiss nicht von einer breiten Mehrheit dieses Hauses getragen wird, ein Vermittlungsverfahren riskieren, in dem die neue Lebensmittelkennzeichnung an der wir nun drei Jahre gearbeitet haben scheitern würde. Lassen Sie es nicht soweit kommen!